Am votat și în favoarea acestui raport, deoarece reforma pescuitului la nivel european trebuie să țină cont de realitățile din fiecare stat membru. De aceea, Comisia ar trebui să elaboreze o serie de studii legate de stocurile de pește disponibile la nivelul întregii Uniuni. Sunt necesare estimări cu privire la exploatarea sustenabilă a acestor stocuri. Aceste estimări ar trebui să propună un calendar referitor la diminuarea exploatării care să conducă la o reîntregire a stocurilor într un termen relativ scurt. Este deosebit de important ca studiile să fie adaptate fiecărui stat membru și să țină cont de capacitățile reale de exploatare pe care la deține. Posibilitatea regionalizării politicii comune în domeniul pescuitului trebuie analizată, însă, mai atent. În acest mod, s ar asigura o utilizare mult mai eficientă a fondurilor destinate activităților de pescuit.